Il serait totalement incompréhensible à un moment où votre Commission négocie le traité transatlantique et que nous allons donc parler des conditions d'élevage intensif observées outre Atlantique que nous ne légiférions pas sur cette question essentielle.